Señor Presidente, señor Comisario, la conferencia de las Naciones Unidas tomará nota de los múltiples avances que se han producido en este campo en los últimos quince años avances en la información que han conducido a una mejor prevención de la enfermedad, avances médicos y farmacológicos para responder a ella, mayor activación de la sociedad civil y sistemas sanitarios que han respondido de una manera coordinada a esta infección, que se ha llevado por delante a tantos millones de personas en el mundo. Pero más importante que los avances que hemos conseguido es el compromiso para seguir luchando contra esta enfermedad que todavía padecen cuarenta millones de personas en el mundo, por la que murieron más de un millón de personas en el año 2015, de la que se siguen infectando en distintas partes del mundo y por la que África —el continente de la pobreza y también el continente del dolor— está perdiendo a muchas de sus niñas y de sus mujeres. Por tanto, lo importante son los compromisos que tenemos de cara al futuro. Y en este compromiso, lo más importante es asumir lo que se identifica con los tres 90 que el 90 de quienes tienen el virus acaben siendo diagnosticados por los sistemas sanitarios, que el 90 de quienes son diagnosticados acaben siendo tratados y que el 90 de los que son tratados acaben viéndose libres de la infección viral. Por tanto, creo que la Unión Europea debe empujar a los Estados miembros para que establezcan planes coordinados, nacionales, estrategias que eviten la infección, que aseguren el tratamiento, pero también que luchen contra la discriminación. Y esos planes tienen que impedir que en algunos países, como es el caso de España, la estrategia nacional se debilite y los datos relativos a la lucha contra el sida estén en estos momentos mostrando, como en Europa en su conjunto, un aumento de las infecciones, aunque en el resto del mundo